Cred că colegul meu, domnul Stoyanov, nu a înțeles.

Asta nu presupune costuri suplimentare, dacă polenul este un constituent, și nu un ingredient. Deci nu văd legătura cu această întrebare referitoare la speech ul ținut de mine.